hæstvirtur forseti ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér í dag það er mikilvægt að hún fari fram hvað sem okkur svo finnst um þessa skýrslu þá er þarft að ræða hana það er margt athyglivert sem hefur komið fram í umræðunni en kannski fátt nýtt það sem ég tel vera frétt dagsins eru þau tíðindi að bæði hæstvirtan ráðherra steingrímur j sigfússon og hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir telja að vandinn sé ekki að baki það er fullyrðing xxx sem kom fram að ég tel að í ræðum beggja hæstvirtur ráðherra og það er þá eitthvað sem við getum unnið eftir þá kom það fram í ræðu hæstvirts ráðherra steingríms j sigfússonar að hópurinn með verðtryggðu lánin sé eftir og sá hópur þurfi áframhaldandi stuðning og aðgerðir þá vitum við þetta þá er þetta eitthvað sem væntanleg við öll hérna inni tökum eftir og getum unnið með í framhaldinu þá kom það fram í ræðu hæstvirts ráðherra steingríms j sigfússonar að þeir sem voru að fá einhverja bót sinna mála vegna gengislánadómsins hefðu hvort sem er fengið bót vegna hundrað og tíu prósenta leiðarinnar

við höfum lagt fram sjálfstæðismenn fyrir þremur árum efnahagstillögur höfum reyndar gert það á hverju ári en í upphaflegu efnahagstillögunum okkar lögðum við til að þetta mál vegna þess hversu almennt það er og hversu stórt það er og varðar í rauninni öll heimili landsins þetta mál færi í þann farveg að við mundum öll setjast saman inn í nefnd til þess að taka ákvarðanir og leita lausna það hryggir mig mjög mikið að það hafi ekki verið valið að fara þá leið

ákvarðanir aðrir segja að það liggi fullnægjandi upplýsingar fyrir menn eru bara rosalega ósammála um hvað þær þýða menn tala hér í umræðu um það annars vegar að ríkisstjórnin vilji ekkert gera hafi engan skilning á því að það sé vandi fyrir hendi og hins vegar að það sé vilji þeirra sem vilja fara í almennar niðurfellingar að láta örkumla fólk borga upp skuldir fullfærs vinnandi barnafólks sem á íbúð þessi umræða skilar okkur engu ég er orðin hundleið á því frú forseti að standa alltaf á sama staðnum sama í rauninni upplifa sama daginn dag eftir dag hér í þinginu ár eftir ár í þessari umræðu þetta er okkur öllum að kenna ekki bara ríkisstjórnarflokkunum heldur okkur öllum við þurfum öll að taka okkur tak og hefja okkur upp fyrir okkar eigin flokkadrætti og okkar eigin fordóma í garð hvers annars

fram minna á þessa tillögu um það að við setjumst öll saman yfir þetta verkefni vegna þess að þetta verkefni og þessi vandi er ekki að fara frá okkur sjálfkrafa nú er að nálgast kosningar þótt sumir hafi haldið því fram að það eigi að vera fyrir löngu búið að kjósa þá er staðreyndin sú að þegar nálgast kosningar hleypur ákveðinn kosningahamur hér í þingmenn og þá sem hér starfa þá er hættan sú að við lendum í heimi yfirboða við förum í það að yfirbjóða hvert annað um hver ætlar að bjóða betur hvaða lausnir hver og einn flokkur ætlar að halda fram hér varðandi skuldavanda heimilanna staðreyndin er sú að það er vandi hér á borðinu nú hafa allir sagt það líka fulltrúar ríkisstjórnarinnar sem hafa talað hér í dag það er gott við þurfum að setjast saman yfir það hvort sé réttlætanlegt að færa til skuldir frá þeim sem eru með yfirhlaðnir skuldum á sínum heimilum yfir á aðra vegna þess að það er alveg ljóst að það er ekki til töfralausn sem sópar þessu öllu

heimilanna með þeirri aðgerð við skulum hætta að tala í þessum öfgum ég bara einfaldlega frú forseti nenni ekki að standa hérna aftur eftir mánuð og taka sömu umræðuna á sömu forsendunum og hvet okkur öll til þess að taka okkur tak

úrræðin sem ríkisstjórnin hefur lagt hér fram skili litlum árangri og hvað þetta er misheppnað allt saman en ég ætla ekki að vera þar

í það verkefni að finna lausnir það verður ekki hægt að gera það öðruvísi heldur en við setjumst yfir það verkefni sameiginlega ég hvet okkur öll til dáða það þarf þá að setja skýra umgjörð um það með hvaða hætti slíkt samstarf á að vera ég